Aber im Grunde genommen kann man auch nichts dagegen haben, wenn letztendlich dieser Mitgliedstaat auch seinen Mindestlohn erhebt. Ich weiß, das Thema ist komplex. Aber wir müssen dranbleiben.